Pane předsedající, Súdán by byl krásná země, pokud by v této zemi nevládla diktatura. To jsou slova klasika interpretovaná na tuto zemi.

Tato země je opravdu plná různých nespravedlností a musel bych opakovat každou z těchto nespravedlností a byl bych tu hodně dlouho, kdybych je měl zmínit.

To, že jsou stovky, možná tisíce důkazů o tom, že jsou mučeni vězni nedávno jsme hovořili v Evropském parlamentu o případu českého humanitárního pracovníka Petra Jaška, který byl rok ve vězení. Jeho vyprávění o tom, jak vězni, kteří jsou nemuslimského vyznávání, jsou podrobování tak zvanému waterboardingu a dalším mučícím metodám, je naprosto skandální a myslím si, že musíme jako Evropská unie na tyto věci poukazovat.

Bohužel, Súdán je jeden z případů, kde se nám to nedaří, a já si myslím, že je dneska čas na to, aby vysoká představitelka Evropské unie poslala jednoznačný vzkaz do Súdánu, že Evropská unie nebude nikdy tolerovat to bezpráví, které je pácháno na obyčejných občanech, že Evropská unie nebude nikdy tolerovat žádného politika a představitele země, která systematicky porušuje

Myslím si, že bychom měli dát i ostatním zemím poměrně jasně najevo, že Súdán je nejhorší diktatura v Africe, která je stále u moci, a ten, kdo ji podporuje, není pro Evropskou unii žádný partner.